Republica Moldova este foarte importantă pentru Uniunea Europeană și nu vrem să se piardă în hățișurile tranziției de la comunism spre democrație, tranziție care știm că este foarte grea și vrem ca democrația și bunăstarea să se instaleze ireversibil în Republica Moldova. Instalarea guvernului pro european, pe 30 mai 2013, este un succes și îi felicit pe toți actorii politici care au contribuit și, desigur, îi felicit pe noul prim ministru Iurie Leancă și pe noul președinte al parlamentului, Igor Corman. În aceste zile, acum, în timp ce vorbim, se finalizează negocierile pentru Acordul de asociere cu Uniunea Europeană, pentru ca acesta să fie parafat la summitul de la Vilnius, în noiembrie 2013. Cer Comisiei Europene să facă o declarație în acest sens la Consiliul de cooperare de la Luxemburg, pe 25 iunie 2013. La sfârșitul lunii mai, Comisia va publica raportul privind implementarea ultimei faze, cea de a doua, a planului de acțiune pentru liberalizarea vizelor. Dacă acest raport va fi pozitiv, cer Consiliului să anunțe eliminarea vizelor la summitul de la Vilnius, din noiembrie